We weten allemaal dat er lidstaten zijn die hun EU buitengrenzen niet kunnen of niet willen bewaken tegen illegale immigratie. We weten allemaal dat er regeringen zijn die het hele Schengensysteem uithollen door de massale regularisaties van illegale vreemdelingen.